Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin!

Ich kann nur nicht akzeptieren, dass der einzige Schluss daraus nun sein soll, auch bei dieser Kommission, dass wir eben keinen Vorschlag mehr zur Vorratsdatenspeicherung bekommen werden. Ich kann es nicht akzeptieren, weil zum einen die Bedrohungslage eigentlich noch schlimmer geworden ist, als sie ehemals noch bestand.

Ich kann es aber auch nicht akzeptieren, weil es neben dem Recht auf Freiheit eben in Artikel 6 der Charta der Europäischen Grundrechte auch ein Recht auf Sicherheit gibt, wie der EuGH das auch festgestellt hat. Die Bekämpfung schwerer Kriminalität dient eben auch der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Ich kann einen solchen Beschluss aber auch nicht akzeptieren, weil eben damit die Strafverfolgung, die ein Monopol des Staates ist, in vielen tausend Fällen nicht mehr möglich ist.

Wir müssen uns doch auch als Gesetzgeber auf ein hohes Schutzniveau einigen, also auf ein Sicherheitsniveau, das angesichts der bestehenden Realitäten auch angemessen ist. Das haben wir eben ohne einen solchen Rechtsakt nicht. Hierbei geht es auch um das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in die Polizei, in die Strafverfolgungsbehörden insgesamt in die Justiz, in den ganzen Rechtsstaat als solchen. Ich kann die Haltung auch nicht akzeptieren, weil eben gerade auch die berechtigten Interessen der Opfer hier nicht berücksichtigt werden, weil wir sie nämlich dann alleine lassen. Deshalb brauchen wir die vom EuGH aufgezeigte Balance, um den berechtigten Interessen der Bürger am Schutz ihrer Daten und den berechtigten Interessen an der Aufklärung von Straftaten gerecht zu werden. Ich möchte den Opfern oder eben auch den Hinterbliebenen nachher nicht erklären, warum wir nicht alle Möglichkeiten einer Aufklärung von Straftaten nutzen.